La semana pasada, en Navarra, sendas sentencias del Tribunal Superior han despreciado el desconocimiento de la lengua vasca como mérito —no como requisito, como mérito—, mientras considera que lenguas como el inglés o el alemán sí deben ser valoradas.

Estas actuaciones no son conformes con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que, en su artículo 21, establece que se prohíbe toda discriminación ejercida por razón de lengua, por lo que, tal y como ya hizo el Comité de Ministros del Consejo de Europa, es necesario seguir instando al Estado español a aplicar la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y la Resolución de este Parlamento sobre diversidad lingüística. La pluralidad de Europa se defiende desde la identidad y la lengua de cada uno de los europeos y estamos hablando de derechos, no de escoger la lengua más potente, porque entonces, solo nos quedaríamos con una, que es precisamente, la que se va de la Unión —parece— el día treinta y uno.